Pokles výroby cukru spôsobil, že v mojej krajine boli zavreté všetky cukrovary a tisíce ich zamestnancov ostali bez práce. Preto je dôležité, aby sme boli schopní čo najskôr napraviť chyby nevydarených rozhodnutí z minulosti, a zmenili súčasné mechanizmy spôsobujúce úpadok potravinárskej výroby v Európe. Komisia musí pohotovejšie reagovať na zmeny hospodárskych pomerov a svojimi postupmi stimulovať zamestnanosť a podporu hospodárskeho rastu. Aj preto je potrebné bez predsudkov prehodnotiť v súčasnosti platný mechanizmus kvót tak, aby nevytváral nerovnováhy a napätia na vnútornom trhu.